Její ochota komunikovat je první krok k vyjednávání denuklearizace a deeskalace napětí. Od nastávajících jednání máme tedy velká očekávání, zejména od setkání vedení Severní Koreje se Spojenými státy. Pokud je ale severokorejské vedení skutečně zainteresováno v nalezení řešení, pak pevně doufám, že projeví ochotu i k multilaterální diplomacii a jednáním.

Je tedy třeba spojit jednání o míru a o odstranění nukleárních zbraní i s lidskými právy.